Ein Handelsstreit von 14 Jahren wird morgen mit der Abstimmung über diesen Bericht zu Ende sein.

Aber ich möchte nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern meine Freude zum Ausdruck bringen, dass es uns gelungen ist, das Ganze jetzt zu beenden.

Vor diesem Hintergrund werbe ich für Ihrer aller Zustimmung.

Insbesondere die europäische Agrarindustrie wird jetzt Planungssicherheit haben, was bisher nicht so gegeben war. Über diesen reinen Bericht hinaus gibt es hier ein Zeichen, und zwar ein wichtiges, für die transatlantischen Beziehungen.

Wir werden nur so in der Lage sein, international gemeinsame Standards zu setzen. Machen wir uns keine Illusionen. Nur USA und EU gemeinsam werden sich in der globalisierten Welt von morgen behaupten können.

eingehen, und zwar einen Punkt mit Blick auf die Zukunft. Seit den BSE Fällen in der EU ist in den USA ein Importverbot für Rindfleisch aus der EU in Kraft. Es gibt aber keine wissenschaftlich gerechtfertigte Grundlage mehr dafür, da es seit mehreren Jahren hier bei uns keine BSE Fälle mehr gegeben hat.

Deshalb habe ich jetzt im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens Briefe an alle Beteiligten gesandt sowie eine Reihe von Gesprächen geführt.

Jetzt kann ich eigentlich eine sehr gute Nachricht übermiteln, und das freut mich besonders. Am letzten Freitag, dem

Ich bitte hiermit die USA, das kooperative Klima in diesem Bereich nicht zu gefährden und dieses Verfahren so schnell wie möglich abzuschließen. Erlauben Sie mir jetzt, aus ganzem Herzen ein Wort des Dankes auszusprechen. Des Dankes sowohl an die Kommission als auch an die Ratspräsidentschaft für die gute Zusammenarbeit,

Ich weiß, dass für meine Kollegen aus dem Landwirtschaftsausschuss, nicht jeder Schritt in diesem Verfahren ein einfacher gewesen ist. Aber Sie waren mehr als kooperativ. Dafür herzlichen Dank!